Obraz ženske s svetlimi lasmi, razmršenimi, prečka gre malenkostno v desno stran. barva oči je rjava, ustnice ne živo rdeče, brada ošiljena. Oči iskrive s populjenimi obrvmi. Obraz deklice cirka deset do dvanajst let, posluša glasbo s slušalkami. seveda je nasmejana, oči rjave, lasje, glede na sliko lahko rečem spete v čop ali pa narejena figa, vsekakor pa vesel in zadovoljen obraz deklice. Ludwig van Beethoven. Ne, pač obraz, jaz vidim nekega pač poteze so mi znane, ampak, ne vem, kam bi ga dal. sivolasec, dolge lase, mogoče glasbenik. resen moški z rahlo sivimi lasmi, visoko čelo, in tudi mogoče malo višja čelna pleša. Lasje v obliki črke M. Če opišem obraz, ki ga vidim na sliki, je kar se tiče mene, zelo prijeten. Lepo dekle, ženska s populjenimi rjavimi obrvmi, rjave oči, na trepalnice z maskaro tipa Max Factor F deset, nos, prijeten, ne prevelik, paše na obraz. Mogoče malo napudrana, lica potegnjena, brada malo zašiljena. obraz fanta, ki ga vidim na sliki, ni ravno, ravno arijske rase, je pa gotovo zelo velik ljubitelj Beatlov. lasje malenkostno daljši, do ramena, malenkostno okrogel. nos neprifrknjen, ustnice zategnjene v nasmeh. Oči so modre, obrvi se sicer ne vidijo, ampak zagotovo niso populjene. lasje rjave barve, moški svetle polti. Filmski igralec. Modre oči, kratke kratka kratka, kratki lasje z rdečkastimi prameni, krajši zalizci in seveda pri mnogih moških nepogrešljiva brada v predelu brkov in pod usti. Lica so gladka, obraz, ki ga vidim na sliki, oziroma moški, ki ga vidim na sliki, ima ima rahlo skodrane lase, temne lase, seveda. obraz je zelo tako, bom rekel, bolj na latino, Španca. oči so rjave, ima malenkostno tanke, ima tanke brke, malenkostno brade od, zalizcev navzdol. lasje so rjavi, dolgi, obraz pa zelo resen. Dekle ima zelo prijetne rjave oči. oči ti padejo, njene oči padejo takoj v v oči. Pač ne moreš, ne da bi, da jih ne bi videl. populjene obrvi, dolge, ravne rjave lase, malenkostno, pač potegnejo že malo na črno, ampak niso črne. zelo velike okrogle uhane, prijeten obraz, okrogel, ne tako podolgovat, bolj na okroglo, nos malenkostno prifrknjen, ustnice pa polne in usmerjene v nasmeh. Mož, ki ga vidim na sliki, je gotovo navijač, Boston Red Soxov, saj nosi kapo New York Yankeejev. ... Je resen, okrogel, ne, zavaljen oziroma bi človek rekel, ne napihnjen, ampak nekako ta južnoameriška, južnoameriški tip obraza. Ušesa so majhna, usta so resna, oči rjave. Obrvi ne ravno visoko nad očmi, obraz pa, kot sem povedal, dokaj, okrogel in, nerazpotegnjen. obraz, ki ga vidim, prijetne mladenke, me spravi v dvajset let nazaj oziroma mi poda, občutek, da mi je žal, da sem star že štirideset let. prijetna zašiljena, brada, ustnice v nasmehu, oči rjave, prodorne, trepalnice z maskaro zavite navzgor, obrvi negovane, ušesa ravno prav velika, dolgi rjavi črni lasje padajo čez rame, pogled je usmerjen v prihodnost.